Herr Präsident! Die Nordseewerke in Emden haben am vergangenen Mittwoch Insolvenz anmelden müssen, weil eine Bürgschaft der niedersächsischen Landesregierung überraschend nicht verlängert worden ist. Dieses Unternehmen mit 700 qualifizierten Arbeitsplätzen ist in einem Transformationsprozess von einer Schiffswerft zu einem Zulieferer für Offshore Windenergie. Und jetzt ist die Idee, dass dieses Unternehmen durch einen Massekredit gerettet werden kann und auch die Arbeitsplätze gerettet werden können, denn die 700 Kolleginnen und Kollegen bei SIAG und den Nordseewerken haben schon erhebliche Einschnitte hinnehmen müssen, was die Löhne angeht. Darum bitte ich die Kommission, dieses Verfahren wohlwollend, aber auch zeitnah zu prüfen, damit diese 700 Arbeitsplätze nicht aufs Spiel gesetzt werden, weil diese Arbeitsplätze gebraucht werden, um die Energiewende und um zukunftsfähige Energie auf den Meeren Europas zu organisieren.